Frau Präsidentin! Es gibt in Deutschland ein Sprichwort, das heißt Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Insofern ist genau richtig, was viele von Ihnen gesagt haben Auf dem Papier etwas aufzuschreiben, ist in Albanien schon manchmal ziemlich schwierig. Aber die Umsetzung muss kommen, damit man auch sieht, dass das Ganze ein Erfolg wird. Zweitens, Herr Borg Lassen Sie uns gemeinsam Wort halten.

Dann haben sie mehr getan als mancher, mit dem Sie bereits verhandeln. Die Menschen in Albanien haben es dann auch wirklich verdient. Dritter Punkt Minderheiten haben Rechte. Sie haben diese Rechte natürlich auch in Albanien. Es gilt für alle Minderheiten. Wenn nicht einzelne in dem Bericht aufgeführt werden, so soll das nicht heißen, dass ich die Sorgen nicht sehe auch nicht die Sorgen der griechischen und der bulgarischen Bevölkerung, und dass daran gearbeitet werden muss. Was ich verhindern wollte, ist einfach, dass wir sozusagen die einzelnen Nationalitäten durchgehen und jede einzeln abhalten, und deshalb ist es vielleicht zu allgemein gehalten. Auch in meiner Fraktion gibt es eine Reihe von Menschen, die meiner Empfehlung, das nicht zu tun, nicht nachkommen werden und sicherlich auch, was die Bulgaren angeht, in diesem einen Änderungsantrag, anders stimmen werden, als ich es tue. Letzter Punkt Nun sind die Herren nicht mehr da aber das, was die Vertreter der ENF heute hier gesagt haben, ist so weit weg von dem Albanien, das wir kennen, dass man es noch einmal erwähnen muss.

Und zwar sehr viel besser, als es bei einigen von uns passiert.